Señor Presidente, el cambio histórico e irreversible de democratización en los países árabes no ha finalizado con las aún frágiles transiciones en Egipto y en Túnez ni con el apoyo, también histórico, de la sociedad internacional a la activación del principio de la responsabilidad de proteger a la población libia. El cambio continúa ahora en Siria, en Yemen y en Bahréin, y la Unión Europea tiene que estar presente, tiene que aprender de los precedentes y tiene que asumir el liderazgo de la respuesta internacional, con medidas de alcance, señor Comisario Füle, como la bien redefinida política europea de vecindad, y también con medidas concretas e inmediatas, para que la población de estos países y también ¿por qué no? la ciudadanía europea sepan que no hay ninguna fisura en el compromiso de la Unión Europea con la libertad, con la dignidad, con la democracia y con los derechos humanos. Que las autoridades de Siria, de Yemen y de Bahréin recuerden que el uso de la violencia por parte del Estado contra sus poblaciones tiene consecuencias inmediatas, y que sepan las autoridades de estos países que no basta con cambios cosméticos en sus gobiernos autocráticos, sino que hace falta lanzar inmediatamente un proceso de diálogo con los movimientos de oposición, con la sociedad civil, que hace falta la liberación inmediata de los presos políticos, de los periodistas y de los defensores de los derechos humanos y que hace falta, de manera inmediata, el levantamiento de los estados de emergencia.